forseti háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson þó að hann sé nú sennilega talinn vera í framsóknarflokknum þá eru nú áhöld bæði af flokksins hálfu og annarra hvort hann sé alltaf að tala í nafni flokksins mér finnst hann nú ekki vera að tala í nafni flokksins nú ekki þegar við berum saman ræður háttvirts þingmanns sivjar friðleifsdóttur sem er ritari framsóknarflokksins og hefur verið talsmaður framsóknarflokksins hér í þessari ræðu sem hefur sagt það alveg skýrt að flokkurinn sé að hneigjast til aðildarumsóknar að evrópusambandinu

þingmaður siv friðleifsdóttir var að tala um að væri enn þá svona þyrfti að bíða eftir að færi ef ég nota mín orð á hennar orð ég velti því fyrir mér frú forseti verður nokkuð hinn almenni framsóknarmaður spurður ákvarðanataka innan framsóknarflokksins í meiri háttar málum hefur nú yfirleitt verið tekin af tiltölulega fámennum hóp var hinn almenni framsóknarmaður spurður um það þegar var studd innrásin í írak var þingflokkurinn nokkuð spurður um það hvort það ætti að styðja innrásina í írak var það einhver lýðræðisleg ákvörðun sem var tekin í svoleiðis stór stór innan framsóknarflokksins hafi ekkert komið þar að verður ekki sami háttur hafður á varðandi hugsanlega aðild að evrópusambandinu frú